Hvala lepa. Rad bi samo povedal, da ko jaz govorim, se prej pripravim in, pogovarjam z ljudmi iz stroke. Moram reči, da tukaj odzadaj imam zelo veliko inženirjev, arhitektov, geografov, geologov in tako naprej. In, prav zanimivo je, da se ta stvar preslišuje. Jaz ne bom podal, predloga za obravnavo na prihodnji seji državnega zbora o tej problematiki, ker bomo o njej govorili v torek. Hvala lepa.